yrði kvöldfundur og við gerðum enga athugasemd við það og erum tilbúin að vera hér í kvöld til að ræða þau veigamiklu atriði sem hæstvirtur fjármálaráðherra telur óreifuð til að halda því til haga er mjög margt í þessum fjárlögum sem hefur verið að detta inn á síðustu stundu þetta er mjög flókið og hafa gleymst heilu liðirnir þannig að mér finnst mjög brýnt að fara ítarlega yfir fjárlögin að þessu sinni við þingflokksformenn minni hlutans erum tilbúin að vera hér með ykkur úr meiri hlutanum og vonumst til þess að þið verðið með hér í umræðunum eins og